wir in die Beratungen eintreten, ist es sicherlich angemessen darauf hinzuweisen, dass der heutige Tag für Europa ein entscheidender Tag sein kann und auch sein wird. Es ist nicht übertrieben, wenn ich Ihnen sage, dass die weltweite Öffentlichkeit heute auf die Europäische Union schaut. Sie schaut sicher heute Morgen nach Deutschland, wo ein deutsches Verfassungsorgan eine bedeutende Entscheidung für uns alle zu fällen hat. Sie schaut ganz sicher auf die Wahlen in den Niederlanden, wo unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger heute Morgen ihr neues Parlament wählen mit ich glaube, Sie teilen meine Auffassung weit reichenden Auswirkungen für die Europäische Union in Gänze. Und die weltweite Öffentlichkeit schaut heute Morgen auf dieses Parlament, wo der Präsident der Europäischen Kommission seinen Bericht zur Lage der Union abgeben wird. Bevor er das tut, eine Bemerkung als Präsident dieser Abgeordnetenkammer Die Entwicklungen der letzten Monate waren besorgniserregend, vor allen Dingen, was die Tendenz zur Entparlamentarisierung Europas angeht. Ich will an dieser Stelle und bevor Herr Barroso seine Rede hält, deutlich darauf hinweisen Wer den Parlamentarismus als zu langsam bezeichnet, wer sagt, Parlamente sind hinderlich beim Aufbau neuer notwendiger Strukturen, wer glaubt, man könne europäische Organe mit europäischen Kompetenzen entwickeln, ohne das Europäische Parlament einzubeziehen, der wird da bin ich sicher auf den energischen Widerstand dieses Parlaments treffen.

Eines ist völlig klar Egal, was in Europa an neuen Strukturen aufgebaut wird, der Euro ist die Währung der Union. Das Parlament ist das Parlament der Union. In dieser Logik ist das Parlament des Euro das Europaparlament. Jeder, der sich etwas anderes vorstellt, wird auf den machtvollen Widerstand des Europaparlaments stoßen.